Teraz potrzebne są działania zwiększające konkurencyjność, tworzące nowe miejsca pracy, co w perspektywie średniookresowej powinno przywrócić wzrost gospodarczy w Europie.

W końcu tego roku będziemy świętować 20 lecie rynku wewnętrznego.